Gospe poslanke in gospodje poslanci. Finančne transakcije, ki omogočajo kreditodajalcu ali upniku, da refinancira sklop posojil izpostavljenosti ali denarnih terjatev, tako da jih preoblikuje v vrednostne papirje, s katerimi se trguje, so značilnosti najrazvitejših finančnih trgov. Vsi postopki se pod skupnim imenovalcem imenujejo listinjenje. Izdajanje tovrstnih finančnih instrumentov je bilo v bližnji preteklosti najbolj izrazito na finančnih trgih Združenih držav Amerike. Splošno znano pa je postalo zaradi svoje neobvladljive rasti. Stanovanjski krediti zavarovani s hipotekami na nepremičnine so bili s strani bonitetnih agencij ocenjeni kot prvovrstni finančni instrumenti, čeprav so bili odobreni tudi ljudem, ki niso bili zmožni odplačevati obveznosti, izhajajočih iz kreditov. Težava je nastala, ko se je tveganje prenašalo naprej in povzročilo finančno krizo. Slovenski bančni in finančni sistem nista tako razvita, da bi v omembe vredni meri uporabljala finančne inštrumente listinjenja. Za voljo neugodnega razmerja med stroški izdaje in načrtovanimi izidi. pričakovati je, da bo kot poglavitni vir financiranja za banke in finančne inštitucije ostalo zadolževanje na domačih in tujih finančnih trgih. Za primerjavo z današnjim predlogom naj spomnim na zakonsko ureditev hipotekarnih obveznic, ki v Sloveniji velja od leta dva tisoč šest. Hipotekarna obveznica je dolžniški vrednostni papir, pri katerem je glavnica zavarovana z eno ali več hipotekami na nepremičnine. V primeru stečaja izdajatelja se imetniki hipotekarnih obveznic poplačajo iz naslova prodaje zastavljenih nepremičnin. Vendar se kljub zakonski možnosti od leta dva tisoč šest do danes slovenske banke niso odločile za izdajo takih inštrumentov. Razlogi za to so povezani z visokimi stroški izdaje. Vsekakor je financiranje preko inštrumentov listinjenja alternativna oblika financiranja. Z uvajanjem uredbe v pravni red Republike Slovenije in Evropske unije kot celote, se želi zagotoviti uskladitev trenutno neusklajenih določil zakonodaje na tem področju. Na ravni Evropske unije je potrebno okrepiti zakonodajni okvir, uveden po finančni krizi za obravnavanje tveganj, ki izhajajo iz zapletenega, nepreglednega in tveganega listinjenja. Uveljavitev uredbe v slovenski pravni red tudi jasno določa pristojnosti organov za izrekanje nadzornih ukrepov. V našem primeru so to Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor. Prav tako so jasno določene kršitve in višine glob za kršitve določbe uredbe. Višina globe za hujše kršitve lahko doseže tudi pet milijonov evrov. Zaradi vsega navedenega bo poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije podprla Zakon o izvajanju uredbe Evropske unije o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje. Hvala. Hvala lepa.